Żyjemy w czasach bardzo szybko postępujących zmian na rynku pracy. Co chwila pojawiają się nowe zawody, zapotrzebowanie na nowe umiejętności czy nowe formy zatrudnienia.

Elastyczne formy zatrudnienia pomagają pracownikom połączyć życie zawodowe z rodzinnym, a pracodawcom dostosować się do zmiennego popytu na rynku. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie, żeby bez względu na formę zatrudnienia pracownicy mieli zagwarantowane co najmniej minimalne prawa na poziomie europejskim.

Chciałabym zwrócić uwagę na wprowadzenie w dyrektywie wspólnych wymogów dotyczących przekazywania pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia w formie pisemnej, informacji podstawowych do siedmiu dni od rozpoczęcia pracy i do trzydziestu dni informacji rozszerzonych.